nous allons voter mon rapport sur la stratégie européenne pour l'Atlantique. Cette stratégie mettra en œuvre des moyens considérables pour le dynamisme des territoires atlantiques européens. Le rapport établit une feuille de route en matière de politique industrielle pour renforcer les secteurs stratégiques des régions atlantiques. Nous nous donnerons ainsi les moyens d'aider nos industries maritimes à relever avec succès les défis de la mondialisation. Grâce à votre mobilisation, chers collègues, nous avons mis en place les conditions d'un véritable plan Marshall pour l'arc atlantique.